Htio sam ih pitati je li bolje financirati rat ili financirati mir, je li bolje potrošiti novac poreznih obveznika na stvaranje dodatnog ludila na Bliskom istoku ili je bolje pomoći pameti i razumu na Bliskom istoku, jer se o tome radi. Svi znamo da na kraju uvijek, i najviše, Europska unija i njezini građani financiraju pogotovo mir i pogotovo razvoj. Rat ipak na sreću gotovo svugdje puno manje financira.